Minden államnak a fokmérője az, hogy mennyire tud érvényt szerezni a saját törvényeinek. A magyar állam sokáig gyenge volt, azonban az elmúlt időszakban világossá tette, hogy a törvénytelenül megkötött, a tilalom idején megkötött színlelt szerződéseket nem fogja elfogadni, és a csalóknak lehetőségük is lett volna arra, hogy időben visszalépjenek, ezt azonban nem tették. Az Európai Bizottságnak a törvényességet kell védenie meggyőződésünk szerint, nem pedig a jogsértő spekulánsokat, és ennek érdekében a magyar földtörvény hatályba fog lépni.